Domnule președinte, regiunile Europei sunt generatoare de creștere economică durabilă și de locuri de muncă. Prin adoptarea prevederilor comune, fondurile structurale și de investiții europene vor canaliza resursele alocate într o direcție optimă și vor reprezenta un catalizator pentru prosperitate regională. Statele membre vor avea la dispoziție pentru următoarea perioadă financiară 325 de miliarde de euro.

Există o serie de noi inițiative financiare create pentru a eficientiza implementarea acestor fonduri, precum Inițiativa pentru finanțarea IMM urilor, lansată de Comisie împreună cu Banca Europeană de Investiții, care va folosi fonduri din COSME și Orizont 2020, împreună cu 8,5 miliarde din fondurile structurale, pentru a genera împrumuturi adiționale către IMM uri. Statele membre trebuie să se implice activ și să contribuie prin alocațiile lor la aceste inițiative.

Statele membre trebuie să își intensifice cooperarea cu Comisia și să utilizeze facilitățile oferite prin acordurile de parteneriat, pentru a identifica corect prioritățile și pentru a aloca, în consecință, cât mai eficient fondurile.

Nu în ultimul rând, vreau să salut acordul privind cele șase rapoarte referitoare la fonduri și să îi felicit pe cei care au găsit un compromis foarte bun în tot ceea ce au însemnat problemele.